Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto contenta di aver partecipato come componente sostituta ai lavori della commissione PEST in questi mesi, contenta del contributo che abbiamo apportato come gruppo GUE NGL alla definizione di questa relazione e anche soddisfatta della votazione

Avremmo voluto una relazione ancora più in linea con la campagna Stop Glyphosate, ma credo che oggi, appunto, si sia fatto un passo in avanti. Ricordo che il glifosato è un erbicida non selettivo, che ha lo stesso effetto su tutte le piante, anche quando è usato in dosaggi differenti, che non si disperde e non decade facilmente. E voglio anche ricordare una questione che riguarda la mia terra, la regione Puglia perché in Salento è stata trovata una grande quantità di glifosato nel suolo, anche a seguito del decreto Martina, che obbliga anche in Salento l'uso di pesticidi, prediligendo la scelta di quelli chimici. La strada è ancora lunga da fare ma oggi abbiamo senz'altro fatto un passo in avanti.